Po pierwsze, po to żeby zwrócić uwagę na istotność rozwoju przemysłu kosmicznego dla całej Europy. Po drugie, z apelem o długoletnie gwarancje finansowe. Po trzecie, z próbą promocji tego, co już zrobiono, tego, co już wykonano, a przypomnę, że jest to jedyny na świecie cywilny system, a nie wojskowy, jak w przypadku Rosji, Chin, czy także Stanów Zjednoczonych. Po czwarte, jest to także inicjatywa zbudowania wielu różnych mechanizmów wspierających zadania dla Galileo i Copernicus w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Chcę podkreślić szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a nie zadań o charakterze militarnym. I po piąte, bardzo mi zależało na tym, aby podkreślić znaczenie systemów dla praktycznie wszystkich dziedzin gospodarczych. Jest tam i rolnictwo, i infrastruktura, i łączność, i energetyka, ale oczywiście także zadania edukacyjne czy zadania z zakresu nauki. To co jest ważne, to oczywiście same rekomendacje.

Natomiast moje rekomendacje wynikają przede wszystkim z przekonania, iż rozwój i finansowanie przemysłu i technologii kosmicznych, to jeden z najważniejszych gwarantów sukcesu ekonomicznego Europy, a także poprawy jakości usług i budowania efektywnych systemów szeroko rozumianego bezpieczeństwa o czym wspomniałem wcześniej jak również wzmacniania tego elementu, o którym przewodniczący Juncker często mówi kreatywnej, inicjatywnej, silnej Europy. To co jest istotne w tych systemach, to także zapewnienie kontroli najważniejszych, najistotniejszych zagrożeń, które występują w chwili obecnej.

Najważniejsze też jest, iż systemy kosmiczne i technologia kosmiczna dają szansę szybkiego reagowania na zjawiska kompletnie nowe, jak na przykład na obecną trudność poradzenia sobie z dronami, które są powszechnie używane przez osoby indywidualne, przez osoby fizyczne, i które powodują poważne zagrożenia, na przykład w ruchu lotniczym, a także

Na koniec tego wstępnego wystąpienia chciałem podziękować panu Marinescu, który przygotował, w imieniu komisji ITRE, opinię wspomagającą, w której zwrócił uwagę na elementy związane przede wszystkim z gospodarką. Chcę podziękować także tym koleżankom i kolegom, którzy zgłosili w sumie ponad dwieście różnego rodzaju poprawek, poprawiających tak naprawdę samo sprawozdanie i zwracających uwagę na jeszcze bardzo wiele innych elementów, które w sprawozdaniu, ze względu na jego ograniczony zakres, nie mogły się znaleźć w wersji pierwotnej. Chcę też powiedzieć na koniec, że debata na temat tego sprawozdania to był świetny barometr naszej kondycji, sposobu myślenia o przyszłości dziś, czyli w momencie, kiedy krótko mówiąc nie jest za późno.